Dacă ne gândim la consecințele de mediu, dar și sociale sau financiare ale distrugerii biodiversității, nu avem voie să subestimăm importanța viitoarei conferințe de la Nagoya. Catastrofa ecologică petrecută în Ungaria, care a ucis patru oameni, a lovit șapte localități și a afectat ecosistemele mai multor râuri, amenințând să atingă Dunărea și Delta Dunării în România, ne oferă un fundal trist pentru discuția de astăzi, dar și un îndemn serios la acțiuni mai ferme pentru protejarea mediului și a biodiversității. Este momentul să readucem în discuție interzicerea folosirii substanțelor periculoase în minerit, pentru a pune capăt acestor tragedii. Rezoluția Comisiei de mediu pe tema biodiversității conține multe elemente importante, dar aș vrea să punctez câteva, pe care le consider esențiale. În primul rând, principalul obiectiv al negocierilor ar trebui să fie adoptarea unor ținte ambițioase și concrete, care să fie relevante pentru mai multe domenii și sectoare de activitate de la construcții și transporturi până la silvicultură și agricultură.